Skopje hat Reformen durchgesetzt und ist auf dem Weg in die Europäische Union.

Die Visa Liberalisierung war vielleicht das deutlichste, sichtbarste Zeichen, war ein Meilenstein in der Zusammenarbeit. Dieses Ziel wurde nur durch enge Zusammenarbeit der EU Mitgliedstaaten erreicht. Das steht für Öffnung, für Austausch, für Kooperation. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ja schon vor vier Jahren der Status eines Beitrittskandidaten gewährt wurde, und seitdem fragen wir uns immer wieder, wann es denn endlich zu dem Datum kommt. Ich kann nur an alle Parteien appellieren Der Namenskonflikt, der hier im Mittelpunkt steht, muss überwunden werden!

Es schwindet jeden Tag mehr. Ich kann nur an die Parteien appellieren Wenn wir jetzt andere Themen, wie die Finanzkrise, in den Vordergrund treten lassen, dann rückt dieses Ziel des Beitritts immer weiter in den Hintergrund.